Ich gratuliere ihm zu seiner Wahl. Es ist unmöglich, absolut unmöglich, wie mit ihm umgegangen worden ist. Nun mögen wir das nicht so gerne mit der Richterschelte. Deshalb ist es auch klugerweise anders aufgeschrieben worden mit concern Aber in einer Debatte muss man es sagen dürfen Das ist ein Skandal. Was dort passiert ist, ist weit weg von jeder Verhältnismäßigkeit und deshalb nicht akzeptabel. Und wenn jemand oder eine Gruppe dahinter steht, die das auch noch befördert hat Falls das so ist, muss das aufgeklärt werden, und diejenigen wenn es so ist die das getan haben, haben nicht nur der Demokratie Schaden zugefügt, sie haben ihr Land verraten, das eigentlich meiner Meinung nach auf einem ganz guten Weg war. Deshalb stimmt es auch, was Rebecca Harms gesagt hat Diejenigen, die dort protestieren, müssen nicht nur geschützt werden, solange sie friedlich sind, sondern sie müssen wissen, dass dieses Parlament in Wirklichkeit gedanklich neben ihnen auf der Straße steht. Eines allerdings und da unterscheiden wir uns mögen wir nicht, nämlich, den Finanzhahn zuzudrehen, weil ich fest davon überzeugt bin Das ist etwas, was dem Land und den Bürgern des Landes schadet. Und das will in Wirklichkeit keiner. Deshalb werden wir uns enthalten. Dem Anliegen aber entsprechen wir völlig.